Nedeclararea acestor activități aduce prejudicii atât lucrătorilor, cât și statului, care nu poate percepe impozite. Consider că această categorie este deosebit de vulnerabilă față de abuzurile angajatorilor. În multe cazuri, lucrătorii la domiciliu sunt imigranți fără acte, ceea ce i împiedică să facă apel la autorități în cazul în care sunt exploatați. Cer Comisiei adoptarea cât mai urgentă a unui pachet de măsuri destinate protecției și informării lor. Este necesară o cooperare strânsă între autoritățile naționale și instituțiile europene, în scopul îmbunătățirii condițiilor de lucru pentru această categorie.